Ten tijde van het verslag Fava was het voor de collega's immers nog vaak heel moeilijk om de juiste toedracht te kennen wegens het gebrek aan informatie over het geheime CIA detentieprogramma. Gebaseerd op een aantal concrete aanwijzingen lag voor mij de kracht van het verslag vooral in het formuleren van een aantal aanbevelingen, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een allesomvattende definitie van terrorisme of het installeren van een afdoende democratische controle op inlichtingendiensten.

Maar wat stellen wij vast, vijf jaar na datum? Dat die aanbevelingen dode letter zijn gebleven en dat er door geen enkel Europees land rekenschap werd afgelegd. De Europese Unie en haar lidstaten blijven nog altijd Oost Indisch doof voor de vele oproepen tot openheid over hun betrokkenheid in het CIA programma, dit ondanks alle bewijzen die door het Europees Parlement zelf, maar ook door de Raad van Europa, de Verenigde Naties, de media en organisaties zoals Amnesty International werden verzameld. Ik mag hopen dat dit Parlement ook na dit verslag druk zal blijven uitoefenen tot er uiteindelijk opheldering komt en tot alle aanbevelingen zijn omgezet. Dit is absoluut nodig, want het systeem van willekeurige detentie is nog verder verankerd, in het bijzonder in de VS. En Guantánamo is nog steeds niet opgedoekt, ondanks alle beloftes. Terreurbestrijding is natuurlijk nodig, maar de balans tussen de bescherming van de samenleving en de inbreuken op de persoonlijke vrijheden moet correct zijn. Eerbiediging van mensenrechten is een absolute voorwaarde om de doeltreffendheid van elk, en dus ook van het Europese, antiterreurbeleid te kunnen verzekeren en vooral om het vertrouwen van de burger in het democratische bestel van de EU te behouden. Want door kritiekloos mee te werken aan dat CIA programma heeft de EU dit vertrouwen schromelijk geschonden. De inzet van diplomatieke garanties zonder voorwaarden, het systematisch inroepen van het staatsgeheim en de manier waarop inlichtingendiensten voor rechter dachten te moeten spelen, staan haaks op de waarden waarop Europa is gebouwd, namelijk de rechtsstaat, de mensenrechten en de eerbiediging van de menselijke waardigheid. Mijn fractie heeft dan ook geijverd voor een sterke tekst, die deze praktijken veroordeelt. Het is enkel op deze manier dat Europa moreel zeggenschap kan behouden in de wereld.